Gospođo predsjednice, EU ulaže velike napore u identificiranje i sankcioniranje subjekata koji sudjeluju u pranju novca i utaji poreza. To je ispravan put jer svi moraju dati svoj financijski doprinos društvu kako bi ono moglo prosperirati. Na više je mjesta naglašen nedostatak resursa koji muči Komisiju, ali i nadležna nacionalna tijela. Budimo realni, za učinkovitu borbu protiv pranja novca i utaje poreza potrebna su velika financijska sredstva. Ironija je u tome da popriličan dio sredstava koja se troše na ovakve operacije dolazi od oporezivanja malih i srednjih poduzeća te građana, dakle onih koji si, čak i da to žele, ne mogu priuštiti skrivanje novca po poreznim oazama. Veliki skrivaju novac, a mi dodatno opterećujemo male kako bismo ih u tome spriječili. Zato smatram da, osim usavršavanja metoda borbe protiv pranja novca i utaje, moramo ozbiljno poraditi na poreznoj politici. Osim sprječavanja i kažnjavanja, u ovoj je borbi vrlo važan faktor i demotivacija koja se postiže stimulativnom politikom koja nagrađuje reinvestiranje, zapošljavanje i rast.